son gasolina electoral para el auge de la extrema derecha en Europa. Continuismo al incidir en los recortes, incluso involucionando hacia una Europa a diferentes velocidades, agrandando las desigualdades entre centro y periferia. En unos días se cumplirá el

Ante la crisis, la apuesta de la Unión Europea es la militarización con el Fondo Europeo de Defensa, que solo beneficiará a las empresas de armamento y a sus lobbies en Bruselas. Si queremos rescatar el proyecto europeo, debemos cambiar radicalmente nuestras políticas. Podemos empezar, como decía el historiador Perry Anderson, quemando